Aș dori să vă întreb dacă aveți în vedere revizuirea Directivei privind drepturile de autor în societatea informațională. Spun acest lucru întrucât avem nevoie de certitudine juridică. Din păcate, în special excepțiile au fost interpretate în mod diferit în țări diferite, ceea ce a dus la decizii diferite pe aceeași speță în diferite state membre.